frá þurfi að segja að bæði á ferðalögum okkar þingmanna um okkar kjördæmi og eins í kjördæmaviku þingmanna með sveitarstjórnarmönnum þar sem við höfum þann háttinn á í norðausturkjördæmi að hitta allar þær sveitarstjórnir sem við okkur vilja ræða þá eru ýmis mál færð þar í tal við okkur þingmenn sem snúa að ríkisvaldinu og í þessu tilfelli er það áhugi sveitarstjórnar eyjafjarðarsveitar að eignast jörðina saurbæ sem er ríkisjörð í þeirri ágætu og fallegu sveit til þess meðal annars að hrinda í framkvæmd þeirra áformum sem byggist á hugmyndafræði menningartengdrar ferðaþjónustu að byggja þar upp mikið og glæsilegt safn og freista þess að laða til sín fleiri ferðamenn

við húsin og er nánast á þessari jörð hefur verið hýst smámunasafn sverris hermannssonar sem er ákaflega merkilegt safn þess vegna er það sem sveitarstjórnin hefur falast eftir þessari jörð en á þessari jörð er meðal annars glæsileg kirkja saurbæjarkirkja sem er torfkirkja sem er í umsjá þjóðminjasafnsins byggð árið átján hundruð fimmtíu og átta þessi beiðni sveitarstjórnar er studd af þjóðminjasafninu og kirkjugarðaráði og þetta er eða sem heyrir undir landbúnaðarráðuneytið málefni jarðarinnar og það er einmitt þess vegna sem ég færi fram þessa fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra sem er í þessum dúr til þess að freista þess að athuga hvort ekki gæti gengið saman með eyjafjarðarsveit og hæstvirtur landbúnaðarráðherra eða landbúnaðarráðuneytinu um að þessi jörð og þau hús sem á jörðinni eru sem mörg eru gömul og illa farin verði afhent eða seld eyjafjarðarsveit til þesssarar metnaðarfullu uppbyggingar sem sveitarstjórn er með það er búvéla og búnaðarsögusafn vera þá með þetta smámunasafn og síðan þessa glæsilegu kirkju sem hefur verið í viðgerð undanfarin ár og sem betur fer er nú búið að forða frá frekara tjóni eða frekari skemmdum virðulegi forseti fyrirspurn mín er á þingskjali hundrað og átta og hljóðar svo til hæstvirts landbúnaðarráðherra hvernig hefur verið brugðist við þeirri ósk sveitarstjórnar eyjafjarðarsveitar að sveitarfélaginu verði afhent jörðin saurbær í eyjafjarðarsveit og hver er staða þessa máls nú